frú forseti þessi fyrirspurn mín er að sjálfsögðu af sama toga eins og sú á undan það er að segja ég er að hugsa um öryggi vegfarenda á vegunum á vestfjörðum á milli bolungarvíkur og ísafjarðar og ísafjarðar og súðavík og spyr því hæstvirtan ráðherra hvað hafa á síðastliðnum tíu árum orðið mörg umferðaróhöpp annars vegar og slys hins vegar sem rekja má til ástands vega og eða veðurfars á leiðunum a bolungarvík ísafjörður og b ísafjörður súðavík og í öðru lagi hvað er talið að tjón á farartækjum og vinnuvélum nemi á sama tímabili hárri upphæð á núvirði